Épp ellenkezőleg az történt, hogy az Orbán rendszer padlógázzal nyomja tovább. Csak a Sargentini jelentés elfogadása óta Orbán megszüntette a Tudományos Akadémia függetlenségét, rátámadt a bíróságokra, kivérezteti a független színházakat, tovább folytatja azt, hogy pártembereket nevez ki az elvileg független intézmények élére, és most már éppen azt hallani, hogy Budapesttől és az ellenzéki vezetésű önkormányzatoktól el szeretné venni az uniós támogatásokat. És közben persze tovább lop, lop és lop. Ez a fő programja. A saját strómanja, Mészáros Lőrinc az elmúlt néhány évben egyszerű falusi gázszerelőből Magyarország leggazdagabb emberévé vált. Nagyobb vagyona lett pár év alatt, mint a brit királynőnek. Itt tartunk! Orbán Viktor illiberális elefántként tör zúz az európai értékek között, és közben azokkal az európai uniós pénzekkel zsarolja és fenyegeti és támadja a magyar embereket, amit az Unió nem neki szánt, hanem valamennyi magyar polgárnak. Remélem, most már senkinek nem mondok újdonságot ebben a teremben, amikor azt mondom, hogy Orbán nem fog leállni. Orbán nem fog visszafordulni, addig legalábbis biztos, amíg mi csak a sajnálatunkat fejezzük ki, meg aggodalmuknak adunk hangot, meg egyre hosszabb jelentéseket írunk. Orbán Viktor civilizált európai megoldásokból és dolgokból nem ért. Ő abból élt, igazi keleti despota módjára, hogy ha valaki jó keményen ráüt a kezére, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább, ez nem a te pénzed, ez a magyar emberek pénze, nem bánhatsz vele a sajátodként! Tettek kellenek! Orbánt és kormányát végre meg kell büntetni, mert csak így lehet megvédeni a magyar embereket.